Herr Präsident, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Wenn 27 Rechtssysteme aufeinandertreffen und gemeinsam agieren wollen, dann ist es absehbar, dass es Schwierigkeiten gibt.

Diese Reaktion muss wesentliche Elemente beinhalten wie z.

Das ist für mich ganz wichtig. Der zweite Punkt, und hier wird es ganz besonders kritisch, ist die Umsetzung von Gemeinschaftsrecht auf nationaler Ebene. Sehr viele Schwierigkeiten entstehen gerade in dieser Phase der Umsetzung oder aber Nichtumsetzung von europäischem Recht in nationales Recht. Deswegen müssen wir gerade hier, wenn es um diese Umsetzungsphase geht, neue Verbesserungen erreichen und auf Bürgerinnen und Bürgeranliegen effizient, transparent und klar reagieren. Bürgerinnen und Bürgerklagen haben eine maximale Innovationskraft für europäisches Recht!